Hvala lepa kolegom poslancem, ki ste razpravljali danes, tudi za osebno čestitko, ki me je ganila. A ne. To sem prvič doživela v državnem zboru, ampak glejte, vse človek včasih prvič nekaj doživi. Želim tudi v takem tonu zaključiti današnjo sejo. Želim si, da bi vendarle pogledali, če je dvesto osemdeset evrov dodatka za ob rojstvu otroka dovolj in če lahko s tem, bom rekla, starši prostovoljno upravljajo. Vemo, da je cena mleka od dobavitelja od ponudnika do ponudnika različna, da je cena otroških plenic od ponudnika do ponudnika različna, da je oprema različna, tudi način nakupa se razlikuje mogoče že kot pred osmimi, desetimi leti, zdaj vse poteka preko spleta, tudi to. In se mi zdi, da je vseeno pričakujem, da bo vlada vzela to v obzir in vendarle pustila denarno nadomestilo. Dejstvo je, da več ljudi več porabi, toda toda tudi več ustvari. Zato se mi zdi, da moramo gledati v to smer. Tukaj je ena taka lepa misel, ki sem jo čisto, bom rekla, vzela. Če bi bilo po moje, bi bila prednostna naloga števila številka ena brez dvoma obramba človeškega življenja, kajti brez življenja ni zaposlovanja, ne sociale, niso potrebna stanovanja, ne zdravstvo, ne proračun, ne vlada. O tem govorimo. Moramo gledati dolgoročno, moramo gledati, kaj se bo zgodilo in kaj bo tudi čez deset, dvajset, trideset, štirideset let. Pa vendar naj zaključim s tem, da je danes v državni zbor, so prinesli skavti betlehemsko luč, luč miru, z geslom Delimo plamen, zanetimo mir. Jaz si želim, da bi tudi mi to odzvanjali, pa vendarle moram prebrati. Letošnja dobrodelna akcija poteka pod geslom: Delimo plamen, zanetimo mir. Tako zbrana sredstva bodo namenjena Vincencijevi zvezi dobrote, Centru za družine Mirenski grad, ki pomaga otrokom oziroma družinam v stiski in družbeno koristnim projektom, ki jih bojo, ki jih bodo skavtinje in skavti izvedli v poletju dva tisoč devetnajst. Tako da se mi zdi, da je tukaj na mesto za za konec vprašanje tudi Ministrstvu za delo: Ali so družine v stiski in ali je primerno, da zbiramo? Jaz sem vesela, da so ljudje darežljivi, da dajejo, vendar v prvi vrsti je država tista, ki mora družinam v stiski pomagati. Prebrala sem zgodbo stiske s očeta sedmih otrok. Je že tudi objavljena na spletu na spletni strani, pa se mi zdi, da je prav, da tudi si ministrstvo odgovori, kakšne državljane ima in v kakšnih stiskah.